pentru excelenta treabă făcută și sigur că ne întrebăm cu toții de ce nu avem încă o piață comună pentru energia electrică și o piață comună pentru gazele naturale și cred că aici fiecare stat membru care încă nu a îndeplinit prevederile directivelor europene ar trebui să o facă. În al doilea rând salut decizia de înființare a Agenției de Cooperare a Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei și doresc să informez Parlamentul European că România și a depus candidatura pentru a oferi găzduire acestei agenții.